Hvala še enkrat za besedo, Mogoče se nismo dobro razumeli, ampak rad bi, da se popravi. Jaz se ne spomnim, da bi bila katerakoli seja v preteklosti, vsaj ko sem bil jaz poslanec, dvodnevna, večinoma so bila kar večdnevna, tudi večtedenska, tako da ta podatek, spoštovani predsednik, ne drži. Zdaj, glede moje moje ocene pa, glede na to, da ste politično nastopili, predvsem je šlo za neki osebni obračun na neki način in pač nismo navajeni pri vas takega nastopa, zato sem na to opozoril. Zdaj, očitno ste se v tam zelo dobro prepoznali in vam je to padlo na dušo, ampak ni bilo mišljeno, da je to karkoli, bi rekel, spornega. Jasno, da smo v politiki, vendar vlada je na neki način, vlada, vse države, vseh poslancev in do zdaj ste to znali se zadržati, očitno je pa ta problem vseeno tako težek in verjetno je vaša želja, da ga drugače rešite, pa vas nekdo drži v nekem okvirju, zato smo govorili tudi o tem, da je neki politični pritisk, kajti ko smo te teme obravnavali je bilo ves čas govora o tem, da je to politični problem in da bo treba to politično rešiti znotraj koalicije, zato sem jaz na to opozoril. Očitno je pa to res, kajti to vam očitno povzroča kar veliko težav. Hvala.